Unia celna jest jednym z głównych filarów Unii Europejskiej. Prawo stanowione w tym zakresie jest jednak skomplikowane, a procedury bardzo trudne. Ogranicza to w pewnym zakresie działalność małych i średnich przedsiębiorstw myślę tutaj o działalności transgranicznej a ułatwia niestety nielegalną działalność firmom przestępczym. Konieczne są zatem zmiany przepisów i procedur, w tym także wdrożenie rozwiązań elektronicznych. Ale nie tylko przepisy, nie tylko procedury są istotne. Ważne jest też to, żeby wzmocnić współdziałanie między administracjami celnymi państw członkowskich. Równie istotne jest to, co zostało podniesione w dokumencie, a więc wzmocnienie współpracy administracji celnej z przedsiębiorstwami.